Ich muss sagen, so schnell ging das noch nie, dass die Wünsche der Liberalen Fraktion von der Kommission erfüllt wurden.

Wir haben deswegen darum gebeten, weil ich mich an einer Stelle, und das ist mir besonders wichtig, noch einmal vergewissern wollte, dass ich es auch richtig verstanden habe.

Wir brauchen eine nachhaltige Lösung für Griechenland innerhalb der Eurozone, indem wir die Schulden Griechenlands tragfähig machen. Mit anderen Worten, das ist der berühmte Haircut das ist die Insolvenz, wenn sie so wollen, die Resolvenz.

Dafür haben wir uns vor wenigen Wochen noch als Populisten beschimpfen lassen müssen, als wir gesagt haben, es wird eines Schuldenschnittes bedürfen, damit Griechenland aus der Krise herauskommt. Die Kommission verbindet das richtigerweise mit robusten Implementierungs und Überwachungsmechanismen.

Wir wollen Solidarität, wir wollen Griechenland in der Eurozone halten, aber wir wollen auch Solidität und wir wollen diese Solidität überwachen, denn Solidarität kann keine Einbahnstraße sein.

Ich freue mich, dass die europäische Diskussion jetzt in diese Richtung geht. Ich freue mich auch, dass unsere Position, die ja alle Experten längst bestätigt haben, jetzt auch im politischen Raum bestätigt wird.

Aber ich freue mich ja, dass es Gelegenheiten gibt, bei denen dann auch London der Meinung ist, dass Europa nützlich ist.

Auch hierüber freue ich mich. Das Spektakel der letzten Tage zeigt ganz eindeutig Einstimmigkeit ist ein Blockadeinstrument. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen auch bei der Stabilisierung des